Frau Präsidentin! Ich denke, das was hier passiert ist, kann man durchaus als Lehrstück bezeichnen.

Da erkennt man dann auch den Mehrwert der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments.